Die Zähler haben sich über diesen Vorfall zusammengesetzt und einstimmig entschieden, diese Stimme als ungültig zu bewerten.

Gemäß Artikel 16 Absatz 1 der Geschäftsordnung kandidieren beim vierten Wahlgang nur die beiden Kandidaten, die im dritten Wahlgang die höchsten Stimmenzahlen erhalten haben.